Cher collègue, vous allez avoir le premier prix en caricature des propos.

J'ai dit que, par exemple, un marché comme la Chine est arrivé à se préserver de la domination des États-Unis dans ce genre de technologies grâce à la protection de son marché. J'ai dit également et je ne pense pas que la Russie soit un exemple que la Russie est un pays souverain, qui a une stratégie de souveraineté et a tenu à garder une maîtrise dans ce domaine des technologies, fondamentale pour l'organisation de la société, de nos industries et de notre souveraineté. Nous n'avons pas une telle ambition, et c'est ce que je regrette pour l'Europe.